Rovnako je to aj v oblasti ochraňovania a zabezpečenia práv obetí trestných činov. Preto je oprávnené úsilie Európskej komisie na stanovenie minimálnych pravidiel práv obetí trestných činov. Popri uznaní práv obetí na informácie, tlmočenie a preklad, prístup k právnej ochrane, či službám podpory obetiam je podľa mňa veľmi dôležité uplatňovať aj právo obetí na vyhnutie sa kontaktu s páchateľom. Samotné uznanie uvedených práv v právnych aktoch Únie však automaticky nezmení postavenie obetí v každodennom živote. Metódy práce podľa týchto princípov si budú musieť osvojiť všetky zložky pôsobiace v trestnom konaní, policajti, prokurátori, ako aj justičné zložky. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že naša práca prijatím tohto aktu ešte nekončí.